Panie Przewodniczący! Gdyby zapytać przeciętnego obywatela któregokolwiek z państw Unii Europejskiej, z czym mu się kojarzy unijne prawo, prawdopodobnie jedna z najbardziej powszechnych odpowiedzi brzmiałaby z nadmiernym skomplikowaniem lub biurokracją. Jest prawdą, że wiele aktów prawnych Unii Europejskiej napisanych jest trudnym do zrozumienia specjalistycznym językiem, który utrudnia lepsze zapoznanie się z sensem podejmowanych decyzji. Oczywiście jest to po części uzasadnione tematyką danego aktu prawnego lub innymi czynnikami wpływającymi na ostateczny kształt danego dokumentu. Niemniej jednak to sprawozdanie, nad którym dzisiaj debatujemy jest ważnym krokiem, pozwalającym przybliżyć Unię Europejską do zwykłych obywateli. Potrzebujemy przejrzystych, prostych i zrozumiałych dla wszystkich aktów prawnych oraz zmniejszenia obciążeń regulacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Musimy zwracać uwagę Komisji Europejskiej oraz Radzie, że mnożenie aktów prawnych pisanych nieprzystępnym i specjalistycznym językiem nie pomoże zwiększyć popularności Unii Europejskiej wśród jej obywateli. Wreszcie prawo stanowione przez instytucje Wspólnot powinno opierać się na faktach, być jak najczęściej weryfikowane i sprawdzane pod względem skuteczności i przydatności, bo w ostatecznym rozrachunku prawo to tworzone jest dla obywateli i to właśnie im powinno służyć.